hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi um breytingu til laga um þjóðskrá og almannaskráningu með síðari breytingum efni frumvarpsins lýtur annars vegar að því að styrkja stoðir fyrir gjaldtöku og sölu upplýsingar úr þjóðskrá til að skapa fjárhagslegan grundvöll til að undirbúa og framkvæma endurgerð tölvukerfa þjóðskrár og hins vegar að lagatæknilegu atriði tölvukerfi þjóðskrárinnar er að stofni til frá árdögum tölvualdar hér á landi skráin er rekin í þremur mismunandi kerfum sem nauðsynlegt er að fella saman í eitt kerfi þá eru bagalegir ágallar á kerfunum þannig að hvorki er mögulegt að skrá fullt nafn einstaklings í skrána fari nafnið umfram tiltekinn fjölda bókstafa vegna þess hve nafnasvæði hennar er stutt né skrá forsjármenn barna rétt er að vekja athygli á því að fyrir liggja tvö álit umboðsmanns alþingis um að kerfi þjóðskrár fullnægi ekki skráningarþörfum með viðunandi hætti með því að tilgreina tekjustofna þjóðskrár íslands á þann máta sem lagt er til í frumvarpinu er vonast til þess að unnt sé að skapa fjárhagslegt svigrúm til að hægt verði að undirbúa framkvæma endurgerð tölvukerfa þjóðskrár frumvarpið felur í sér tillögu um að styrkja stoðir fyrir gjaldtöku upplýsinga úr þjóðskrá og að slíkt komi fram í lögum að þeir aðilar sem þurfa upplýsingar úr þjóðskrá vegna embættisrekstrar eða starfsemi sinnar greiði gjald fyrir þær upplýsingar jafnframt er lagt til að fjárhæðir gjalds fyrir helstu upplýsingar úr þjóðskrá verði tilteknar í lögum það er gjald fyrir almennar upplýsingar úr þjóðskrá og gjald fyrir útgáfu vottorða gjöld þessi hafa um árabil runnið

fyrir vottorð en gjald fyrir vottorð nú er ýmist níu hundruð krónur eða átján hundruð krónur er áætlað að þetta leiði til þriggja milljóna króna tekjuauka fyrir þjóðskrá íslands fyrir almennar upplýsingar um einstaklinga þar sem fyrirspurn er beint í gegnum þjóðskrá er gert ráð fyrir að gjaldið verði tuttugu krónur í stað sex króna nú og hægt verði að fá ítarlegri upplýsingar með tuttugu krónur viðbótargjaldi áætlað er að sú þjónusta geti leitt til þrjátíu milljónir króna tekjuauka ég vil vekja athygli á að í greinargerð frumvarpsins er fyrir misritun tilgreindar rangar tölur um þann tekjuauka sem af breytingum þeirra leiða sem frumvarpið fjallar um hið rétta er að heildartekjuaukinn vegna umræddra breytinga gæti leitt til fimmtíu og þrjár milljónir króna tekjuauka fyrir þjóðskrá íslands umsögn fjármálaráðuneytisins byggir á þeim tekjuauka í frumvarpinu er auk þess lagt til að sautjánda grein laganna falli brott en það ákvæði fjallar nú um að iðgjöld til almannatrygginga og sóknargjöld skuli lögð á menn á sömu stöðum og tekjuskattur er lagður á eftir íbúaskrá fyrsta desember hvert ár samkvæmt lögum um tekjuskatt ákvæðið á ekki lengur við árið tvö þúsund og níu var landið

hæstvirtur forseti ég hef gert grein fyrir helstu atriðum frumvarpsins og legg til